Jsem rád, že programem Unie inovací vysílá Evropská unie jasný signál důležitosti inovací pro udržení ekonomické pozice Evropy v globální konkurenci. Za jeden z klíčových instrumentů pro úspěšnost projektu Unie inovací a udržení náskoku před inovačními tygry, jako jsou Čína či Brazílie, považuji zřízení jednotného patentu Evropské unie. Jednotný patent pomůže značně zvýšit konkurenceschopnost evropských podniků. Proto mě velmi mrzí, že vznik tak klíčového nástroje pro rozvoj inovací v Evropské unii je ze strany některých zemí brzděn sekundárními otázkami, jako je ochrana jazyka. Proto podpořím návrh na posílenou spolupráci i za cenu neúčasti některých členských států.